Quiero dar las gracias a la Cámara por este resultado, que estoy seguro de que va a redundar en beneficio de la sanidad europea.

Quiero decir a todos los diputados y diputadas, con independencia de a qué grupo o ideas pertenezcan, que ha sido un honor para mí estar en esta Cámara.

Y quiero, permítanme, finalmente dar las gracias a mis colaboradoras de estos años. Ellas han sido para mí parte esencial de mi trabajo.